hæstvirtur forseti áður en ég vík að þeirri skýrslu sem hér er til umræðu vil ég gera nokkra grein fyrir aðdraganda þess að hún var gerð þann fyrsta október síðastliðinn afhenti formaður hagsmunasamtaka heimilanna mér undirskriftalista þar sem krafist er afnáms verðtryggingar og leiðréttingar á stökkbreyttum lánum til heimilanna með kröfunum fylgdu fjórar mismunandi leiðir til leiðréttingar á lánum á fundi ríkisstjórnarinnar þann fjórða október síðastliðinn var samþykkt tillaga mín um að fela hagfræðistofnun háskóla íslands að meta til að hagfræðistofnun yrði falið að meta áhrif tillagna hagsmunasamtaka heimila á

var í umræðunni um skuldavanda heimilanna sífellt farið frjálslega með tölur um þann afslátt á fasteignalánum heimilanna sem nýju bankarnir fengu þegar þeir keyptu þau af þrotabúum gömlu bankanna ríkisstjórninni var meðal annars legið á hálsi fyrir að beita sér ekki fyrir því að svigrúmið sem afslátturinn skaða yrði að fullu nýtt til afskrifta efast var um opinberar tölur í þessu sambandi og því haldið fram fullum fetum að svigrúmið vegna þessa væri yfir þrjú hundruð milljarða króna ég taldi það því afar mikilvægt fyrir umræðuna og til þess að mögulegt væri að ná samstöðu um aðgerðir til handa skuldugum heimilum að fá á hreint í eitt skipti fyrir öll hvert þetta svigrúm bankanna væri vegna afsláttarins af fasteignalánum heimilanna og undir þá kröfu tóku margir meðal annars hagsmunasamtök heimilanna að höfðu samráði við hagsmunasamtök heimilanna var leitað til ríkisendurskoðunar um að stofnunin tæki að sér að upplýsa um hvert þetta svigrúm væri ríkisendurskoðun hafnaði þeirri ósk og lá þá beint við að fela hagfræðistofnun að takast á við verkefnið af hálfu forsætisráðuneytisins var lögð áhersla á að hagfræðistofnun leitaði til fjármálaeftirlitsins og seðlabankans um upplýsingar og hafði ráðuneytið milligöngu til að tryggja örugg samskipti jafnframt lagði ráðuneytið áherslu á að hagfræðistofnun hefði samráð á fundi með hagsmunasamtökum heimilanna

seðlabanka og fjármálaeftirlitið lásu yfir drög að greinargerðinni og veittu hagfræðistofnun mikilvægar upplýsingar við vinnslu hennar þá var ýmsum aðilum gefinn kostur á að gera athugasemdir við drög að greinargerðinni og tók hagfræðistofnun það til greina eftir atvikum af hálfu stjórnvalda hefur hins vegar verið skýrt að hér er um að ræða greinargerð sem hagfræðistofnun ein bar ábyrgð á eins og hér hefur verið rakið var eins faglega staðið að þessu og frekast var unnt niðurstaða greinargerðar hagfræðistofnunarinnar var sú

byggir niðurstaðan á því að bera saman fjárhag fasteignalána gömlu bankanna í lok september tvö þúsund og átta og í lok október hjá nýju bönkunum í stórum dráttum er staðfest efnahags og viðskiptaráðherra við fyrirspurn hér á þingi þó önnur aðferð hafi verið notuð til að finna svarið niðurstaða hagfræðistofnunar sýnir svart á hvítu að fullyrðingar sem ég rakti áðan um miklu meira svigrúm vegna afsláttarins standast ekki hagfræðistofnun staðfestir einnig að allur afslátturinn sem nýju bankarnir fengu þegar þeir keyptu umrætt lán hafði þegar verið nýttur til að færa niður fasteignaskuldir heimilanna og gott betur um síðustu áramót var staðfest þannig að yfir tuttugu og fimm þúsund fasteignalán heimila höfðu verið færð niður um hátt í hundrað sextíu milljarða króna en svigrúmið vegna umrædds afsláttar var sem sagt um níutíu og fimm milljarðar um þetta atriði þarf því ekki að deila hvort sem menn telja þörf á frekari afskriftum eða ekki sú umræða þarf hins vegar að byggjast á þeim grunni að einhver muni þurfa að greiða fyrir þær afskriftir sannarlega má færa fyrir því rök að fjárhagsleg staða fjármálastofnana geri þeim kleift að standa að enn frekari aðgerðum í þágu skuldsettra heimila þeim fjármunum geta ríkisvaldið að við á alþingi hins vegar ekki ráðstafað með neinum hætti á samkomulags við umræddar fjármálastofnanir nema þá með skattlagningu ég leyfi mér hins vegar að hvetja fjármálastofnanir eindregið til að ganga eins langt í þessum efnum og mögulegt er til niðurfærslu skulda og samt sem skuldaaðlögun fyrir heimilin það er ekki síst í þeirra þágu að sátt náist um þessi mál þegar til framtíðar er litið þá sný ég mér að mati hagfræðistofnunar á tillögum hagsmunasamtaka heimilanna en tillögur hagsmunasamtakanna fela í sér að skuldir heimilanna verði færðar niður um sem nemur hækkun verðlags á tímabilinu frá fyrsta janúar tvö þúsund og átta til fyrsta október tvö þúsund og ellefu að frádreginni hækkun á þessum tíma sem svarar til fjögur prósent ársverðbólgu það eru efri viðmiðunarmörk verðbólgumarkmiða seðlabanka íslands þessu munu svara til þess að skuldir lækki um átján komma sjö prósent að mati hagfræðistofnunar en niðurstaða hagfræðistofnunar er sú að tillögur hagsmunasamtakanna feli í sér niðurfærslu um tvö hundruð milljarða króna það yrði þá til viðbótar við þá hundrað sextíu milljarða sem fasteignaskuldir heimilanna hafa þegar verið lækkaðar um tillögur hagsmunasamtakanna mundu kosta íbúðalánasjóð hundrað tuttugu og tvo milljarða króna lífeyrissjóðina þrjátíu og þrjá milljarða króna og innlánsstofnanir fjörutíu og fimm milljarða króna heildarniðurfærslan jafngildir þrjátíu og sjö prósent af áætluðum útgjöldum ríkissjóðs í ár að mínu mati er fengur að þessari greinargerð hagfræðistofnunar og mikilvægt að fá mat óháðra fræðimanna á stöðunni og ýmsum kostum sem nú hafa verið í umræðunni nú geta menn vonandi rætt framhaldið á þeim grunni menn geta haft mismunandi skoðanir á þeim leiðum sem koma til greina en það verður að gera þá kröfu að allar slíkar hugmyndir séu byggðar á réttum og raunverulegum forsendum upphrópanir og yfirboð þar sem engar forsendur eða von er um efndir gera ekkert annað en skaða umræðuna og afvegaleiða fólk og skapa væntingar sem ekki er hægt að standa við ýmsar tillögur hafa komið fram um afskriftir skulda í þessa veru því miður er það svo að allar tillögur um flata niðurfærslu færa ekki skuldir niður heldur færa þær til það þarf svo sem ekki að koma á óvart enda gufa skuldir ekki upp ýmist er verið að færa skuldir yfir á skattgreiðendur eða á börnin okkar og komandi kynslóðir það er skylda þeirra sem vilja fara leiðir fara niðurfærslu lána að sýna svart á hvítu hver á að borga brúsann það er óboðlegt að svara til við prentum bara peninga engu skiptir í þessu máli að búa til peningahringekju að hætti útrásarvíkinga svo sem með því að fela rýrnun eigin fjár seðlabanka í eignarhaldsfélagið sama hversu margar hringferðir um hagkerfið við sendum peningana þá þarf einhver að borga og á endanum eru það yfirleitt skattgreiðendur forseti við stöndum frammi fyrir erfiðu siðferðilegu og pólitísku úrlausnarefni hvert er réttlætið í þessum efnum sannarlega hafa heimilin og há húsnæðislán orðið fyrir umtalsverðum búsifjum vegna hrunsins og óstöðugleika krónunnar og það er ólíðandi að stór hópur fólks festist í vítahring vonleysis vegna þessa við þessu höfum við og erum að bregðast en hver getur réttlætt að skerða lífeyri verkafólks sem jafnvel aldrei hefur eignast þak yfir höfuðið til að afskrifa íbúðarlán fullvinnandi fólks þar á meðal stóreignafólks stefnan sem við höfum fylgt hefur byggst á sértækum aðgerðum er varðar skuldalækkun en almennum aðgerðum til að létta greiðslubyrði með vaxtabótum sem nemur um sextíu milljörðum frá hruni jafnframt hefur stefnan grundvallast á varkárni að því er varðar aukin ríkisútgjöld og útgjöld lífeyrissjóða tölur seðlabankans tala sínu máli skuldir heimilanna hafa lækkað verulega og eru nú viðlíka í hlutfalli af landsframleiðslu eða hundrað og sjö prósent og í árslok árs tvö þúsund og sjö á hátindi bóluhagkerfisins við þetta má bæta að nýgenginn dómur hæstaréttar mun hafa í för með sér enn meiri niðurfærslur lána þó erfitt sé að ráða hvert umfang þeirra verður á þessari stundu hvergi í heiminum eru dæmi af hlutfallslega jafnmiklum afskriftum skulda og hér á landi með leyfi forseta langar mig að vitna til lars christiansen danska hagfræðingsins sem varaði á sínum tíma við hruninu í bloomberg fréttaveitunni segir þessi ágæti hagfræðingur með leyfi forseta það má örugglega halda því fram að ísland sé heimsmeistari í að færa niður skuldir heimilanna svo mörg voru þau orð sem vænta mátti stórjukust vanskil einstaklinga

staðreyndin er sú að verulega hefur dregið úr vanskilum þegar tölur fjármálaeftirlitsins sýna um mitt ár tvö þúsund og tíu

sýna nýjar tölur að samsvarandi hlutfall er komið úr þessum þrjátíu og fjögur prósent niður í tuttugu prósent samkvæmt upplýsingum fjármálaeftirlitsins nýjar tölur um gjaldþrot einstaklinga benda í sömu átt og sýna að við höfum náð að milda höggið af skelfilegum afleiðingum hrunsins á heimilin því fer hins vegar fjarri að ég eða ríkisstjórnin líti svo á að við séum komin á endapunkt í þessum efnum og skuldamál heimilanna verða áfram af stóru málunum á vettvangi stjórnvalda er nú unnið að úrvinnslu mála í kjölfar nýgengins dóms hæstaréttar um gengisbundin lán og er mikilvægt að tryggja sem besta og skjóta úrlausn þeirra mála með hagsmuni lánþega og samfélagsins í heild að leiðarljósi sérstök ráðherranefnd vinnur meðal annars að mótun úrræða vegna þessa hóps sem fór á mis við hundrað og tíu prósenta leiðina að hluta vegna lánsveða og skoðun mögulegra leiða til að koma til móts við þá sem keyptu sína fyrstu eign í aðdraganda hrunsins þegar fasteignaverð var í hæstu hæðum þetta eru þau viðfangsefni að skoða stöðu þeirra sem vegna lánsveða gátu ekki nýtt sér hundrað og tíu prósenta leiðina og síðan að skoða hvort frekar sé hægt að koma til móts við þá sem voru í langerfiðastri stöðu eftir hrunið það er sem keyptu sína fyrstu eign á þessum árum fyrir hrunið og þegar fasteignaverðið var í hæstu hæðum þetta tel ég að sé forgangsverkefni að því er varðar skuldavanda heimilanna þá er einnig verið að skoða hvernig unnt er að stíga enn frekari skref í að minnka umfang verðtryggðra lána í fasteignaviðskiptum bæði á vettvangi þings og ríkisstjórnar eins og fram hefur komið og vænti ég þess að það náist breið samstaða í þinginu um niðurstöðu þess máls sem verið er að vinna í nefnd þingsins ég vil í lokin segja að ef raunhæfar og réttlátar aðgerðir til að létta skuldir heimila standa til boða sem ekki íþyngja skattgreiðendum skerða ekki kjör lífeyrisþega í nútíð og framtíð og hamla ekki